Voilà pourquoi je redis, au nom de la Commission européenne, qu'il est bien, qu'il est normal et qu'il est nécessaire que votre Assemblée et la Commission, qui dialogue avec vous, prennent la mesure de cette situation et apportent un certain nombre de réponses.

La première exigence d'un débat comme celui ci, c'est le rôle du Parlement et de la Commission, est que nous agissions auprès des États membres pour qu'ils assument, chacun chez soi mais aussi chacun pour tous, cette responsabilité.

Pourquoi avons nous été bloqués sur ce programme qui concerne précisément le soutien apporté aux plus fragiles à travers tant d'associations auxquelles M.

Encore une fois, je reconnais, Madame Guillaume, que c'est une réponse imparfaite que de renvoyer aux compétences nationales. Nous avons la capacité...

Karim à l'instant, M.

L'Union européenne peut agir dans ce domaine indirectement en favorisant par ses lois et ses règlements l'action de ceux qui sont le plus près du terrain et des hommes et des femmes qui souffrent. Je veux prendre un exemple, même deux, dans lesquels je me suis personnellement engagé quand je vous ai présenté, et c'est maintenant en débat dans vos commissions, la mise à plat des règles des marchés publics quand, avec mon collègue Almunia, nous avons révisé les règles des aides d'État, vous trouverez, si vous regardez précisément dans ces textes, qui sont en discussion au Parlement et au Conseil depuis quelques semaines, des mesures très spécifiques pour favoriser, à travers les marchés publics, l'inclusion sociale ou les services sociaux de base ou à travers les aides d'État, une facilitation des services sociaux. Voilà en quoi l'Union européenne peut être aussi utile et jouer son rôle.

Andor a pris un certain nombre de mesures et a pris en considération un certain nombre de recommandations que vous aviez faites une étude sur la mobilité, la migration, les expropriations, un projet transnational sur les stratégies pour le logement, qui va être soutenu dans le cadre des travaux sur l'innovation sociale, et puis aussi le fléchage, que j'ai évoqué, sur les Fonds européens, notamment pour le logement avec le Fonds de développement régional ou d'autres fonds sur le plan social.

Nous avons observé des attaques contre des sans abris dans d'autres États et nous appelons, avec vous, les États membres à prendre toutes leurs responsabilités pour mettre fin à de telles situations. Je voudrais dire aussi au président Daul que j'ai bien noté son appel sur la protection civile européenne. C'est un sujet il le sait auquel je suis très attaché.

Nous avons fait des propositions concrètes pour aboutir à ce que j'espère un jour être une force européenne de protection civile pour répondre à des situations catastrophiques à l'extérieur de l'Union, mais aussi, Monsieur Daul, pour agir, en tant que de besoin, quand tous les pays européens sont concernés par des problèmes qui touchent les plus vulnérables et qui mettent en danger la sécurité ou la santé d'un certain nombre de concitoyens. Voilà, je pense que c'est bien, même brièvement, que le Parlement européen, à son initiative, avec la Commission, ait évoqué cette situation avec les outils juridiques, financiers et politiques qui sont les nôtres. Je pense que, dans la situation de crise grave qui nous touche et c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de personnes sans abri dans la rue actuellement, avec le chômage, Mme Guillaume l'a justement dit il y a une dimension européenne à cette question même si les compétences ne sont pas toujours européennes. Voilà pourquoi, à la place qui est la sienne et avec les moyens dont il dispose, la faculté d'impulsion législative et d'organisation des crédits, le Parlement, et avec lui, la Commission européenne, continueront à donner une dimension européenne légitime et justifiée à cette question des sans abris.